Lo que tú veías, Daphne, era crimen organizado instalado cómodamente en el país, un nido de crimen organizado. Veías lavado de dinero facilitado por los bancos veías persecución contra la prensa hostil, pena de muerte para el periodismo libre e incómodo. Eso es lo que tú veías. Veías también una Policía que no investiga y un Gobierno que dice, pero que no hace. Malta no se merece lo que está ocurriendo. Es esencial que la prensa independiente tenga su espacio de libertad, que el Gobierno maltés y las fuerzas policiales se impliquen en la investigación del asesinato de Daphne Caruana Galizia. La seguridad en democracia es una cuestión esencial, vinculada a la fortaleza o a la fragilidad del Estado de Derecho. Valoro muy positivamente que ya se encuentren en La Valeta, de forma permanente, dos funcionarios de Europol para contribuir al esclarecimiento de este asesinato. Y, por último, señor Timmermans, quiero pedir a la Comisión que se involucre de inmediato iniciando un diálogo sobre el Estado de Derecho con las autoridades maltesas.